2016. Maar wat ik niet of onvoldoende lees, zijn de gepaste conclusies, te weten geen Europees geld meer voor Ankara, stop de financiering. De IPA II middelen voor Turkije mogen dan wel verlaagd zijn, ze zijn nog altijd maar een klein deel van het totale budget dat de EU aan Turkije spendeert. Steun die bitter weinig effect heeft, want Turkije is alleen maar verder afgegleden in de richting van een autoritaire staat.

Een opwaardering van de douane unie zou ook een fout signaal zijn. De wortel die dit Parlement wil voorhouden opwaardering in ruil voor hervormingen mist geloofwaardigheid.

Dat zijn de enige juiste conclusies.